Monsieur le Président, je suis convaincue d'une chose les nationalistes menacent la construction européenne. Leurs mensonges, la politique du pire qu'ils mènent, leur emprise sur la société, font que de plus en plus d'Européens perdent confiance. Ils corrodent nos esprits, fragmentent nos sociétés. Leurs mensonges et leurs arguments fallacieux ne produisent que de la peur, de la haine et de la violence. Alors que faire, mes chers collègues? Pour les vaincre, nous devons d'abord les exposer à la lumière, tels des vampires, montrer leur vrai visage. Dans la délégation socialiste française nous scrutons leur vote renforcer le contrôle des armes à feu pour lutter contre le terrorisme, ils votent contre la protection sociale des chauffeurs routiers, le principe à travail égal, salaire égal, ils votent contre des mesures pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ils votent contre toutes les mesures pour lutter contre la pollution, y compris le plastique aujourd'hui, ils votent contre le renforcement des frontières de l'Union européenne, ils votent contre, mes chers collègues!

Voilà leur vrai visage, regardez les à chaque vote et vous verrez que l'extrême droite conduit à la ruine des Européens. Un autre futur est possible, je ne parle pas du libéralisme, mais bien d'une troisième voie, celle du progrès social, de l'humanisme, de la solidarité et elle est incarnée par les socialistes.